Ještě více to ale platí pro rozvojové země. Například subsaharská Afrika je na tom z pohledu digitalizace a přístupnosti k internetu nejhůře. A právě v těchto rozvojových oblastech platí, že digitalizace představuje velkou příležitost ekonomického a sociálního rozvoje. Jednotlivé členské státy by tedy měly tuto oblast digitalizace přijmout do svých národních strategií rozvojové spolupráce. Mnohé oblasti jsou na tom velmi dobře, není problém s počtem mobilních telefonů či internetu, ale je to velmi geograficky nevyvážené, a tady potřebujeme udělat změnu. Chtěla bych upozornit na ochranu před nebezpečím, které spočívá ve zneužívání osobních dat, ve zneužívání internetu pro šíření radikalismu.